Während wir hier in Europa aus der Verschuldungskrise die Konsequenz gezogen haben, dass wir mit unseren öffentlichen Finanzen verantwortungsvoll umgehen wollen, sehen wir, wie die amerikanische Zentralbank weiter die Schleusen öffnet und den amerikanischen Markt mit Dollars überflutet.

2008. Das Ganze geht leider genauso weiter, genauso wie die Verschuldung der amerikanischen öffentlichen Hand. Die Inflationsgefahr ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube auch, dass es nicht erfreulich ist, dass die Amerikaner es immer noch nicht geschafft haben, ihre Sozialsysteme Medicare, Medicaid und Social Security nachhaltig zu reformieren. In diesem Kontext vor einem Wahljahr 2012 ist den Amerikanern ein schwacher Dollar natürlich willkommen. Eine Aufwertung wäre überhaupt nicht das, was zu dem Job Programm von Präsident Obama passen würde. Vor diesem Hintergrund sind auch die Ratschläge an die Europäer zu sehen, doch bitteschön den Euro zu stabilisieren.

Gleichzeitig steigt die Versuchung des Protektionismus in den USA auch eine Tendenz, der wir dringend entgegentreten müssen, und deswegen ist es gut, dass hier heute der Handelskommissar gesprochen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig.

Dieses Thema muss ernsthaft angegangen werden.